Es wäre wichtig gewesen, durch ihre Präsenz und ihr Interesse gerade in der schwierigen demokratiepolitischen Situation Aufmerksamkeit zu zeigen.

EU Standards haben Sie bemüht Konsolidierung, Kohäsion, die berühmten europäischen Werte. Doch es ist, glaube ich wichtig, auch ein bisschen ins Detail zu gehen und da vermisse ich doch Ihre klaren Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit, unabhängigen Gerichten und vor allem korruptionsfreien Politik und Verwaltung, so wie Herr Juncker es ja auch angeschnitten hat.